Monsieur le Président,

Ils doivent permettre de canaliser une forme de citoyenneté des jeunes. Si nous ne voulons pas que le chaos règne à nouveau en République démocratique du Congo, nous devons soutenir les militants pour la démocratie.